Madame le Président, ce rapport est une longue suite de conditions que vous érigez en alpha et oméga de l'action de l'Union européenne dans ses relations extérieures. L'Union ne doit pas pouvoir mener sa propre politique étrangère et elle peut encore moins conditionner son aide ou ses actions aux délires idéologiques qui sont les vôtres en commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. Vous voulez appliquer dans les pays partenaires de l'Union les mêmes règles qui détruisent petit à petit notre civilisation quotas, opposition systématique entre l'homme et la femme, autonomisation des femmes à des fins strictement économiques et j'en passe. Mais, plus grave, vous demandez à ces peuples de changer de culture et appelez à leur rééducation trop versée je vous cite dans des structures patriarcales, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, la normativité de genre et encore et c'est là le meilleur l'hétéronormativité. Mon groupe soutiendra votre position minoritaire, Mme Šuica, et votera même contre ce rapport. Vous auriez pu aider de manière pratique les femmes de ces pays, mais le virage idéologique que le texte a subi lors de sa rédaction le rend inopérant et dangereux.